frú forseti hæstvirtur forsætisráðherra flutti á ársafmæli efnahagshrunsins ræðu sem hefði allt eins getað verið flutt fyrir ári síðan það hefur ekkert gerst af því sem rakið var í ræðunni af því sem þyrfti bráðnauðsynlega að gerast sem allra fyrst frú forseti nú er stöðnunin orðin slík að klukkan gengur ekki lengur ég ætla að biðja frú forseta að hringja bjöllunni þegar ég á tvær mínútur eftir það ætti ekki að vefjast fyrir frú forseta þegar menn standa frammi fyrir lítum vanda vanda eins og íslenska þjóðin stendur frammi fyrir nú er mikilvægt að flækja ekki stöðuna um of heldur gera sér grein fyrir því hvar hinn raunverulegi vandi liggur hvar er kjarni vandans þegar við gerum það í þeirri stöðu sem við erum nú sjáum við að kjarni vandans sem við stöndum frammi fyrir er ekki svo flókinn kjarni vandans er sá að við erum í skuldakreppu ef við lítum fram hjá skuldunum skuldum heimilanna fyrirtækjanna sveitarfélaganna og ríkisins er staðan býsna góð á íslandi hér hafa verið byggðir upp á áratugum innviðir sem eru

fyrirtæki býsna vel ef litið er fram hjá skuldunum afborgunum af þeim og umfram allt vöxtunum hvernig er brugðist við þessum vanda af hálfu ríkisstjórnarinnar í fyrsta lagi með aðgerðarleysi en svo nú með því að reyna að auka enn á skuldirnar

okkur beri kannski ekki að greiða icesave það sé ekki réttlátt en samt ætlar forsætisráðherra að neyða þjóð sína til að greiða icesave skuldaklafann viðurkennir að það sé ósanngjarnt en samt eigum við að greiða sem þátt í einhvers konar alþjóðlegri vinsældakeppni keppni sem enginn er að fylgjast með nema félagar samfylkingarinnar sósíaldemókratar í hollandi og í bretlandi og svo hefur sósíaldemókrötum í noregi verið blandað í þetta leikrit allt gengur þetta út á að beygja okkur í duftið láta ganga á okkur til þess að öðlast virðingu rökleysan er sú að til að vera þjóð á meðal þjóða þurfum við að láta erlent vald vaða yfir okkur þegar öllu er á botninn hvolft eru raunverulegir plúsar og mínusar í hagkerfinu það sem skiptir máli menn eiga viðskipti við lönd sem framleiða raunveruleg verðmæti og eru efnahagslega sjálfstæð ekki við á sem sýna fram á mesta undirgefni í alþjóðlegu samfélagi sósíaldemókrata til hvers eru þessi lán frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem eru nefnd sem ein helsta röksemdin fyrir því að við verðum að láta undan gera það sem við vitum að er raunverulega ekki rétt þau eru til að styrkja gengi krónunnar með einhverjum illskiljanlegum hætti það er komið fram í máli hæstvirts fjármálaráðherra og raunar hæstvirtur

til að kaupa upp eigin gjaldmiðil hverjir hagnast á því það eru þeir sem sitja fastir erlendir fjárfestar sem vilja fá íslensku krónunum sínum skipt á sem hagstæðustu gengi þetta er hluti af þeirri stefnu sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur rekið í ríkjum um allan heim aftur og aftur og aftur og hefur aldrei ekki eitt einasta skipti náð þeim árangri sem til var ætlast nú síðast í argentínu tvö þúsund og eins og tvö þúsund og tvö kom alþjóðagjaldeyrissjóðurinn þar að með gríðarlegt fjármagn skuldir sem síðan lentu á ríkinu en peningarnir runnu allir út aftur beint úr úr landinu er að undra að menn hafi áhyggjur af því hvert stefni þegar ríkisstjórnin berst af gríðarlegri hörku fyrir því að taka lán til að borga af skuld sem við skuldum ekki til að geta tekið enn þá meiri lán til að eyða í að halda uppi gjaldmiðli sem ekki er hægt að halda uppi með lántökum eins og svo fjölmargir hagfræðingar hafa bent á það er ekki hægt að verja gengi gjaldmiðils með lánsfé þessi ríkisstjórn gerir nefnilega allt öfugt við það sem ætti að gera við þær aðstæður sem við erum nú í icesave er eitt vaxtastigið er annað og það er reyndar líka afleiðing af nálgun alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem ríkisstjórnin reynir að fylgja í einu og öllu vaxtastigið hefur ekki aðeins hamlandi áhrif fyrir atvinnulíf og heimili í landinu það hefur líka í för með sér gríðarlegan beinan kostnað því ríkið er að borga vexti upp á tugi milljarða vegna þessa óeðlilega háa vaxtastigs vexti sem ætti ekki að þurfa greiða við núverandi aðstæður svo er það niðurskurðurinn eyðileggjandi niðurskurður niðurskurður án framtíðarsýnar þar sem ekkert er hugað að því hvort verið sé að slátra mjólkur kúnum eyðileggja framtíðarverðmætin hverju á niðurskurðurinn á landspítalanum þar sem þarf að segja upp hundruðum starfsmanna að skila að setja þetta fólk allt á atvinnuleysisskrá hvernig á það að hjálpa ríkinu að byggja sig upp allt er þetta vanhugsað og í raun öfugt við það sem ríkisstjórnin ætti að vera að gera svo eru það skattahækkanirnar líklega það vanhugsaðasta af þessu öllu saman að hækka skatta á fjölskyldur og fyrirtæki sem sum hver skrimta og sum hver eru í miklum mínus og eiga í basli við hver síðustu mánaðamót það á að hækka þessa skatta og gera ráð fyrir að það skili gríðarlegum tekjum í ríkissjóð sem með einföldu reikningsdæmi bara með því að skoða hver afkoma heimila og fyrirtækja er nú þegar má öllum vera ljóst að mun ekki skila sér og er eingöngu til þess fallið að setja enn fleiri fyrirtæki í þrot gera enn fleiri atvinnulausa og draga enn úr skatttekjum en þegar bent er á þessa vankanta á nálgun ríkisstjórnarinnar þá er ekki brugðist við með málefnalegri umræðu nei það er brugðist við með árásum oft og tíðum persónulegum árásum á þá sem flytja fréttirnar og mestum hæðum náði það þegar samviska ríkisstjórnarinnar ögmundur jónasson var settur til hliðar fyrir það að benda á að það væri kannski ekki allt rétt í nálgun stjórnarinnar og benda á það ofbeldi sem ríkisstjórnin hefur beitt frá því að hún tók við völdum hvernig er brugðist við því af hálfu þessarar ríkisstjórnar með ófrægingarherferð í garð þess ráðherra sem nú hefur verið vikið úr stjórninni nú síðast í kvöld vann fréttastofa sjónvarpsins fyrir nefskattinum sem hún fær þó ekki allan með því að segja fyrst í langri frétt frá því hvernig ögmundur jónasson og fylgdarsveinn hans var að eyðileggja þessa ríkisstjórn og reyna að fella hana og svo fylgdi i

og var tilbúinn að halda því fram að icesave samningarnir væru í rauninni býsna góðir og menn ættu að skrifa undir þá svona var fréttaflutningur kvöldsins og líklega engin tilviljun en svona vinnur þessi ríkisstjórn spuni og ofbeldi í stað rökréttrar umræðu þetta er ríkisstjórnin ætlaði að hafa samráð ætlaði að breyta vinnubrögðum í íslenskri pólitík það fer lítið fyrir því það er ekki einu sinni samráð innan ríkisstjórnarinnar þegar kemur í ljós að einn ráðherrann hæstvirtur iðnaðarráðherra vissi ekki einu sinni af orkusköttunum sem var búið að setja inn í fjárlagafrumvarpið og hefði líklega að óbreyttu sett flest fyrirtæki sem þurfa að nota mikla orku í þrot en þetta er staðan það er afleitt að staðan sé þessi við þær aðstæður sem samfélagið er í nú og það er afleitt að það skuli allt hafa gleymst sem rætt var í október um opna stjórnsýslu samráð og það að læra af reynslunni eins og hæstvirtur menntamálaráðherra nefndi áðan það er endalaust sjónarspil en lítið gert í því að kanna hvað fór raunverulega úrskeiðis það má til dæmis nefna það að kaupþing sem er frægt fyrir að hafa farið mjög óvarlega í lánveitingum lánað mjög mikið miðað við eigið fé lánaði að ég tel í lok árs tvö þúsund og sjö var það búið að lána fimmtánfaldar eignir sínar fimmtánfalt eigið fé út á land fimmtán stærstu bankarnir í bandaríkjunum voru búnir að lána tuttugu og þrjú sinnum eigið fé og eitthvað svipað í bretlandi og eflaust í fleiri evrópuríkjum íslendingar eiga að beita sér fyrir því

læri af reynslu okkar og breyti því sem aflögu hefur farið í stað þess að reyna að taka skellinn fyrir alla aðra verða að einhvers konar fórnarlömbum fyrir alheimskapítalismann svo að menn geti gleymt að laga það sem aflaga hefur farið það er mikil kaldhæðni í því fólgin að þessi fyrsta vinstri stjórn íslandssögunnar sé núna búin að leiða þjóðina undir alþjóðagjaldeyrissjóðinn með sína ægilegu hægri sinnuðu frjálshyggjustefnu og sé um leið að reyna að bjarga evrópusambandinu frá því að horfast í augu við þá galla sem eru í fjármálakerfi þess ég held að við ættum að gera eins og hæstvirtur menntamálaráðherra nefndi að reyna að læra af sögunni því einungis